hæstvirtur forseti eins og forseti lýsti hefur orðið samkomulag með þingflokksformönnum um afgreiðslu þessa máls um heimild til staðgöngumæðrunar afstaða fólks til staðgöngumæðrunar er mjög ólík og gengur þvert á flokka allt frá því að banna staðgöngumæðrun eins og lögbundið er í dag og allt til þess að hún sé heimiluð án mikilla takmarkana staðgöngumæðrun snertir flesta strengi tilfinninga hún snertir siðfræði trúmál viðhorf til tæknifrjóvgunar mannréttindi og fleira sem er of langt er upp að telja fjölda grundvallarspurninga er enn ósvarað svo afstaða fólks geti byggst á upplýstri umræðu málið þarfnast yfirvegaðrar umræðu og ræðutíma í þingsal þingflokksformenn eru sammála um að í dag er hvorki tími né aðstæður til þeirrar umræðu sem málið á skilið lagðar hafa verið fram breytingartillögur við þingsályktunina og reynt hefur verið að ná samkomulagi eða málamiðlun til að koma til móts við hin ólíku sjónarmið en því miður hefur það ekki gengið

hvorki við lokaafgreiðslu mála fyrir jólahlé né á öðrum álagstímum